Señor presidente, estimado comisario, estimados compañeros, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de los estudiantes y trabajadores en la Unión son principios fundamentales de los Tratados, que están en la raíz de la construcción europea. Sin embargo, estas libertades en la práctica aún no están garantizadas y el proceso de reconocimiento mutuo de diplomas en educación secundaria y superior sigue sin estar bien desarrollado. En los Estados miembros existen profesiones cuyo ejercicio se reserva a personas con determinadas cualificaciones profesionales y cuyo nivel y contenido son establecidos dentro de cada sistema nacional de enseñanza. En los pasados años hemos adoptado directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de formación académica y profesional. Se han alcanzado progresos sustanciales relacionados con la educación superior, en particular a través de acuerdos entre Estados miembros, que pueden servir de inspiración para lograr el reconocimiento automático dentro del espacio europeo de educación. Entre las medidas que sugerimos quisiera destacar la emisión regular de declaraciones de comparabilidad de los diplomas de educación secundaria superior el uso sistemático de la tabla de calificaciones y del sistema europeo de transferencia de créditos la utilización de una tarjeta de estudiante europea con el objetivo de facilitar el reconocimiento mutuo de los diplomas y los períodos aprendizaje en el extranjero, al tiempo, reduciendo las cargas y los costes administrativos. A través de esta Resolución que acompaña a la pregunta oral de nuestra Comisión de Cultura y Educación a la Comisión, pedimos que se acelere la cooperación en el ámbito educativo para el reconocimiento automático mutuo de diplomas.